Voorzitter, de gemeenschappelijke Europese markt is gebouwd op vrijheden het vrij verkeer van personen, het vrij verkeer van goederen, kapitaal en diensten. Die vier vrijheden hebben ons veel gebracht meer economische groei, meer handel, meer welvaart.

We moeten ervoor zorgen dat die gemeenschappelijke markt ook echt een eerlijke markt wordt een markt waar werknemers krijgen waar ze recht op hebben en niet uitgebuit worden, waar geen ruimte is voor schijnzelfstandigheid, sociale dumping of verdringing op de arbeidsmarkt, waar bedrijven en burgers onder duidelijke voorwaarden grensoverschrijdend actief kunnen zijn zonder de dupe te worden van oneerlijke concurrentie van malafide bedrijven. Dus niet alleen een vrije markt, maar vooral een eerlijke markt. Niet alleen vrij verkeer van personen en diensten, maar eerlijk verkeer van personen en diensten.

Aan die regels hebben we hier de afgelopen jaren hard gewerkt.

om een eerlijk en sociaal Europa tot een realiteit te maken. Regels zijn echter het papier waarop ze gedrukt staan niet waard als ze niet ook voldoende, goed en efficiënt gehandhaafd worden. Daar ligt een hele grote uitdaging. Meer dan 17 miljoen Europeanen wonen of werken in een ander land dan waar ze vandaan komen. Dat aantal is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Tegelijkertijd zien we dat sociale en arbeidsinspecties in de lidstaten nog veelal beperkt zijn tot de eigen landsgrenzen, waardoor grensoverschrijdende handhaving verre van effectief is. Daar maken we vandaag een einde aan met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit geven we grensoverschrijdende handhaving en controle een stevige boost We laten hier vandaag zien dat we die uitdaging ook als Parlement heel erg serieus nemen.

Betere informatievoorziening voor burgers en bedrijven over hun rechten en plichten, collega's uit verschillende landen samenbrengen om gezamenlijk inspecties en handhaving te realiseren, bemiddelen tussen lidstaten die het oneens zijn over hoe Europese regels te handhaven, risicoanalyses maken van onze zwakke plekken en hoe we daar beter op kunnen treden er is meer dan genoeg te doen voor de nieuwe arbeidsautoriteit. Ik ben blij dat het een autoriteit is, want een autoriteit heeft tanden nodig.

Tanden om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de interne markt in de toekomst behouden blijft. Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken. Allereerst aan commissaris Marianne Thyssen, zonder wiens initiatief, energie en bevlogenheid dit resultaat er vandaag niet geweest zou zijn. Dank ook aan het Roemeense voorzitterschap, met wie we een bizar intensief schema van onderhandelingen gevoerd hebben. Dankzij dat commitment hebben we vandaag dit resultaat. Tot slot dank ik mijn collega's van de andere fracties. Sommigen van hen heb ik in de periode van onderhandelingen vaker gezien dan mijn eigen vrouw. Zeg het niet tegen mijn vrouw, maar het was het absoluut waard. We zitten hier vandaag met een goed resultaat en dat danken we aan de plezierige en constructieve samenwerking tussen ons allemaal. En vooral ook tot slot, Voorzitter, een groot woord van dank aan alle medewerkers en adviseurs die dit mogelijk gemaakt hebben.